Planurile naționale nu pot asigura un impuls suficient pentru o migrare rapidă și integrală către zona unică de plăți în euro. SEPA reprezintă elementul de bază în crearea unei piețe interne de plăți. Ea va contribui la reducerea costurilor și va permite realizarea de economii substanțiale. De exemplu, beneficiile potențiale ale SEPA s ar putea ridica la trei sute de miliarde de euro într o perioadă de șase ani. Este important să se fixeze un termen limită comun pentru migrarea debitării directe și a transferurilor de credit în euro.